Einerseits brauchen wir die wirtschaftliche Zusammenarbeit nicht nur wir brauchen sie, auch die andere Seite damit es zu einer demokratischen Entwicklung kommt, besonders auch im Irak. Andererseits muss man immer darauf achten, dass die Menschenrechte im Grundsatz gewahrt bleiben, ohne die andere Identität zu verletzen.